Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato fatto davvero un buon lavoro dai due relatori e nel voto complessivo della commissione. È un passo in avanti verso i cittadini e verso le comunità locali, la più importante politica europea di questi anni e dei prossimi anni. Dobbiamo esserne quindi assolutamente orgogliosi. Ma, come dimostra il dibattito di oggi, con gli interventi di tanti parlamentari, non penalizziamo questo lavoro. Per questo insisto, in queste ore da qui al voto riflettiamo ancora su questo tema che è stato oggetto del confronto tra di noi, ancora in questo dibattito sul tema della macrocondizionalità. Mi rivolgo a tutti i parlamentari, mi rivolgo a chi ha lavorato in queste ore per determinare gli equilibri più avanzati c'è un pacchetto di emendamenti, dal 448 al 499, al 553, al 426 cancellazione della macrocondizionalità, oppure esclusione del Fondo sociale, oppure l'introduzione della flessibilità, oppure la golden rule Basterebbe dare un segnale su uno di questi emendamenti per tenere unite le famiglie politiche, ma anche i protagonisti della politica di coesione in questi anni e mandare avanti una politica fondamentale per l'Europa e per i nostri cittadini.